Als kritischer, aber glühender Pro Europäer bin ich natürlich genauso in Sorge wie Sie hier fast alle. Wir wissen, dass die Entscheidung heute in Karlsruhe in Wirklichkeit nur dazu führt, dass wieder etwas Zeit gekauft worden ist. Wir wissen doch, dass all die Maßnahmen, die bisher getroffen worden sind ob es entsprechende Liquiditätszuschüsse waren von Seiten der EZB, die Griechenland Hilfe oder jetzt die neueste Entscheidung zum Ankauf von Anleihen eine gewaltige Umwegfinanzierung für Banken war.

Es gibt dabei natürlich eine bittere Ironie, denn von diesen Bankenumverteilungen aus dem Euroraum heraus und mit dem Euro hat gerade auch die profitiert. Es gibt eine Gruppe in diesem Parlament, die sich massiv wie die Apostel dieser bewegt man könnte sie auch die besten Lobbyisten nennen und das sind die Leute von der UKIP, die dann genauso reden, wie wir sie ständig reden hören, was sehr gefährlich für Europa ist.

Wenn Sie dann fragen, ob es realistisch ist, ob wir das Vertrauen der Märkte wieder gewinnen das ist nicht wirklich die Frage. Die Frage ist Warum packen Sie nicht endlich die Bankenregulierung so an, wie es Ihre Mentorin Angela Merkel vorgegeben hat? Jeder Akteur, jedes Finanzinstitut, jeder Marktplatz gehört kontrolliert.

Wenn wir es umsetzen würden, dann kämen wir endlich weg von dieser Problematik too big to fail Wir erleben doch, dass so viele Banken nicht nur too big to fail zu groß zum Scheitern, sind, sondern auch viel zu groß, um sie zu managen.

Was wir bisher vorliegen haben an diffusen Versuchen, die Finanzwelt hier unter Kontrolle zu bringen, umfasst schon Tausende von Seiten. Auch das führt zu Unverständnis und verstärkt die Vertrauenskrise, von der Sie zu Recht gesprochen haben. Wenn Sie schon daran wären, sich entsprechend an das Bankenwesen heranzumachen, dann geht es natürlich auch um die Schattenbanken, die mittlerweile weltweit fast 46 Billionen Euro an Volumen haben und damit ein Viertel des gesamten Finanzmarkts ausmachen. Und Sie von der Kommission wissen noch nicht einmal, wie viel Geld dort wo und wie verwendet wird. Wir wissen ja noch nicht einmal, welche ungedeckten Kreditausfallversicherungen auf Staatsanleihen getätigt wurden. Das ist doch ein wichtiger Grund, warum all die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, so getroffen werden. Da kann man eingreifen. Das kann man regulieren. Genauso wie die Ratingagenturen, die auch die Politik, die Gesetzgeber erst groß gemacht haben, und auch das Lobbyunwesen. Wie kann es denn sein, dass in Brüssel 700 Finanzlobbyisten mit einem Budget von 350 Millionen Euro tätig sein können, und wir im Wirtschafts und Währungsausschuss fast betteln müssen, um an entsprechende Sachinformationen heranzukommen? Da stimmt das Gleichgewicht überhaupt nicht. Wenn Sie von der Vertrauenskrise sprechen, ist das natürlich vollkommen zutreffend. Nur wenn es Ihnen nicht gelingt, den großen Moloch des Finanzmarkts tatsächlich unter Kontrolle zu bekommen, werden Sie nirgendwo in Europa Mehrheiten für das bekommen, was vermutlich ein vernünftiges Endziel ist, nämlich ein starkes Europa in der globalisierten Welt. Sie werden und das wissen Sie auch zumindest in Deutschland und wohl auch in meiner Heimat Österreich, um Volksabstimmungen für ein neues Projekt nicht herumkommen.

Das ist in Gesprächen mit Bürgern überall immer ein ganz zentrales Argument.

Ich bin überzeugt davon, dass man dann auch entsprechende Volksabstimmungen gewinnen kann.